Ehrlich gesagt, ist man angesichts der Vorgänge fassungslos.

Wir wollen hohen Datenschutz, und in der PNR Gesetzgebung genauso wie in der Datenschutzregulierung, die Sie verantworten haben wir jetzt hohen Datenschutz verankert. Wir gehen keinen amerikanischen Weg des Kampfes gegen den Terror, wir gehen einen europäischen Weg. Aber klar ist auch, dass Daten in der Welt, in der wir heute leben das beweisen Google und Facebook jeden Tag machtvolle Tools sind. Deswegen muss man auch unseren Behörden einen legalen, rechtlich gesicherten Zugang zu diesen Daten geben. Deswegen ist PNR notwendig, und ich bin sehr dankbar für die Frage. Es wird klar, wer unsere Behörden im Kampf gegen den Terror ausstatten will und wer sich dieser Ausstattung verweigert.